virðulegi forseti ég ætla að lesa málsgrein úr ræðu minni úr því að ég flutti hér skrifaða ræðu til þess að rifja það upp fyrir hæstvirtan utanríkisráðherra sem ég var að segja varðandi einkavæðinguna ég sagði þar þetta sýnir okkur að nauðsynlegt hefði verið að gera ríkari kröfur um dreifingu eignaraðildar því miður féllu menn frá slíkum kröfum við einkavæðingu landsbanka og búnaðarbanka það voru mistök en það hefði þó ekki breytt stöðunni vegna glitnis eða íslandsbanka sem hafði orðið til mun fyrr við sameiningu og sölu krafan um dreifingu eignarhalds hefði þó stuðlað að inni áhættu eins og við sjáum rökin sem ég flutti voru meðal annars þau að það vekur auðvitað athygli við lestur þessarar skýrslu að sjá það að um leið og komnir eru nýir eigendur að bönkunum eins og til dæmis í glitni eða landsbankanum eða kaupþingi gerir það einfaldlega að upp rjúka útlánin til þeirra sem voru að kaupa bankana þeir notuðu þessa banka eins og sparibauka fyrir sjálfa sig og sinn eigin rekstur ég get varla talað mikið skýrar en þetta og af því að háttvirtur þingmaður segist vera stoltur af því að sér sé líkt við gamlar konur er ég nokkuð viss um það að gamlar konur hefðu tekið eftir þessu háttvirtur þingmaður verður þess vegna að gera betur ef hann vill að ég haldi áfram að líkja honum við gamlar konur sem ég ber mikla virðingu fyrir

tíma að það yrði hér dreifð eignaraðild við sölu bankanna og það var reyndar gert við upphaflega sölu búnaðarbankans og landsbankans tugir þúsunda manna skráðu sig fyrir eignaraðild í þeim bönkum og það var fínt

spyr hæstvirts utanríkisráðherra hvaða dreifing á eignaraðild er til staðar í þeim bönkum sem ríkissjóður hefur núna afsalað sér til lánardrottna arion banka og íslandsbanka getur hæstvirtur utanríkisráðherra upplýst okkur um þetta hvernig var staðið að þeirri einkavæðingu í þetta skipti lærðu menn af reynslunni